Hvala lepa, predsedujoči. Res je, bom rekel, burna pa in polemična, razprava. Verjetno je pa naših šeststo, več kot šeststo tisoč upokojencev ne dojema take. Več kot dve tretjini upokojencev prejema namreč pokojnino, ki je nižja od povprečne, in, zato je zelo pomembno, da se tem upokojencem, ki zelo težko živijo, na neki način ta status popravi in, bom rekel, način usklajevanja, način izrednega usklajevanja, gre za izredni dogodek, kot posledica dobrega dela vlade, je prav, da se te koristi, ki so rezultat dobrega dela, pravično in enakomerno porazdelijo med vse upokojence in vsak upokojenec bo dobil oseminsedemdeset evrov več. Po predlogu, ki ga zagovarjajo kolegi v Desusu ali pa v SMC-ju, bi upokojenec, ki dobi dvesto evrov penzije, dobil dva evra mesečno oziroma štiriindvajset evrov letno. Upokojenec, ki ima dva tisoč evrov, bi dobil dvajset evrov mesečno ali dvesto štirideset evrov letno. Torej razlika je desetkratna. Imamo pa vsi enake trebuhe, imamo vsi enake, vsi vsi enako občutimo oziroma eni bistveno bolj, eni bistveno bolj občutijo podražitve, ki smo jim priča, in prav je, da je, da je ta zadeva, mogoče bi jo res lahko drugače imenovali, predstavlja neki korektiv. Bi pa še se odzval vseeno, na kolega, Hrška. rekel ste, da da da ste slišal, kako, gospod Čufar angleško nekomu nekaj razlaga. Jaz nisem prepričan, da vi tako dobro govorite angleško, da lahko to razumeli, pa nočem biti nesramen, ne, tako da ... Hvala lepa.